Wir müssen alles tun, um weiteren Antibiotikaresistenzen entgegenzuwirken.

Neben einem verantwortlichen Antibiotikaeinsatz in der Humanmedizin zählt hierzu auch ein verantwortungsbewusster Umgang mit Antibiotika in der Tierhaltung. Ein entschlossenes Auftreten der Europäischen Union ist erforderlich.

Auf keinen Fall dürfen Antibiotika routinemäßig oder vorbeugend eingesetzt werden. Es muss sichergestellt werden, dass in allen Mitgliedstaaten Antibiotika gewissenhaft eingesetzt werden. Es ist von äußerster Wichtigkeit, dass in der Tierhaltung alle Anstrengungen unternommen werden, um die Tiere von der Aufzucht an, bis sie ausgewachsen sind, möglichst gesund zu halten. Denn gesunde Tiere sind das A und O, um Infektionskrankheiten und somit den Einsatz von Antibiotika zu vermeiden.

Wir sollten auch offen gegenüber alternativen Methoden wie beispielsweise dem Einsatz von Homöopathie und Phytotherapie in der Nutztierhaltung sein. Für diese alternativen Ansätze brauchen wir in Europa mehr Forschung und Wissen.